Je ne peux que les remercier pour cette attention.

Le traité n'établissait pas un mécanisme permanent de stabilité. Les États membres ont donc décidé à l'unanimité de créer un mécanisme et de le faire plutôt sur une base intergouvernementale. C'était une décision à l'unanimité des États membres. Effectivement, je ne vous cache pas et je l'ai dit très clairement que je serai avec tous ceux qui veulent aller plus vite. Un pas intergouvernemental peut être un progrès, mais nous préférons marcher plus vite dans une foulée communautaire. Mais nous savons que, dans l'histoire de l'intégration européenne, il y a eu des grands pas pour l'Europe qui ont commencé avec des initiatives intergouvernementales, que ce soit Schengen, que ce soit, par exemple, l'Espace de liberté et de justice. La question de la responsabilité politique était donc la suivante est ce que nous devons, ou pas, appuyer quelque chose qui, n'étant pas absolument dans la ligne de nos préférences, c'est à dire la méthode communautaire, représente néanmoins un renforcement de notre capacité collective de répondre à des défis qui n'avaient pas été prévus expressément dans le traité? Et notre réponse est oui, je crois que nous devons répondre favorablement. C'est pourquoi l'opinion de la Commission est positive par rapport à cette réforme du traité.

Mais, en même temps, nous le disons de façon très claire dans notre avis, et je cite La Commission prendra toutes les initiatives, législatives ou autres, pour garantir la cohérence entre ce futur mécanisme et la gouvernance économique menée par l'Union, notamment au sein de la zone euro, dans le respect des compétences octroyées par le traité à l'Union et à ses institutions.

Certains, dans le débat, ont parlé, par exemple, d'opposition ou de différences entre un État membre et les autres, entre le Royaume Uni et la zone euro.

La dette du Royaume Uni est bien supérieure à celle de la zone euro dans son ensemble.

C'est pourquoi nous cherchons maintenant à trouver une solution pour la compétitivité et pour la convergence et je souligne la convergence dans l'Union. Même si certains ne sont pas d'accord, laissez nous aller dans le sens d'une plus grande convergence dans la zone euro et dans l'Union pour ceux qui veulent avancer parce que maintenant, ce ne sont pas simplement les fédéralistes ou les intégrationnistes qui veulent plus de gouvernance dans l'Union européenne. Ce sont les marchés qui demandent cette gouvernance et cela, il faut l'entendre. Aujourd'hui, les marchés demandent à l'Europe non seulement de la détermination pour défendre la zone euro, mais aussi un système de gouvernance plus clair.

C'est dans ce sens que nous travaillons maintenant sur d'autres chantiers, notamment sur ce chantier de la compétitivité et de la convergence, mais cela, ce sera un autre débat pour un autre jour.

M. Elmar Brok, pourraient créer des divisions parce que ce sont les institutions communautaires qui peuvent garantir l'union dans son ensemble, parce que la Commission, elle, agit pour la zone euro et pour les États qui ne sont pas dans la zone euro.

Ne créons pas maintenant, pour le besoin de répondre à des défis urgents, des questions qui pourraient nous créer des problèmes plus importants dans l'avenir. Garantissons une gouvernance plus poussée, en même temps que nous garantissons l'union dans son ensemble dans l'esprit qui doit être, bien sûr, l'esprit de l'Union celui de la solidarité et de la responsabilité.